Herr Leichtfried, ich möchte Sie fragen Sind Sie dafür, dass wir auf europäischer Ebene die Modernisierung des Urheberrechts diskutieren?

Und wie stellen Sie sich vor, dass die e Commerce Richtlinie in Zukunft den modernen Gegebenheiten angepasst wird? Aus Ihrer Stellungnahme entnehme ich, dass Sie eine Debatte über diese Dinge überhaupt ablehnen und nicht zu geistigem Eigentum stehen.